Malcolm Harbour mluvil o ambici, já bych chtěl mluvit o odvaze. Když Mario Monti zpracovával úžasnou zprávu, alespoň tak jsem ji pojmenoval, tak jsem se ho ptal, jestli si myslí, že politici budou mít odvahu jeho doporučení prosazovat jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni členských

On mi odpověděl velice chytře, protože je chytrý politik To je přece Vaše věc, vy jste politik. Takže já bych chtěl mluvit o odvaze prosazovat věci, které podle mého názoru jsou pro Evropu důležité, protože vnitřní trh je jeden z nejdůležitějších nástrojů konkurenceschopnosti v rámci globální Evropy a zároveň zachování pracovních míst.

Určitě jsou tam témata, kde si budeme rozumět, kde budeme spolu souhlasit, ale budou témata, o kterých budeme velmi intenzivně diskutovat.